Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, merci à tous les collègues qui sont intervenus dans ce débat, bien sûr, mais aussi à ceux qui sont intervenus au cours de la préparation de ce texte pour l'enrichir et pour en faire un compromis, je crois, tout à fait vertueux et utile. À ceux qui s'opposent à ce texte, je voudrais dire que je respecte évidemment toutes les opinions et les oppositions, encore faut il qu'elles soient de bonne foi et qu'elles s'appuient vraiment sur ce qu'il y a dans le texte et sur la réalité sur laquelle nous travaillons. Dans le texte, il n'est nulle part dit que nous allons financer des équipements militaires. Nous allons financer des équipements civils pour des forces militaires. La réalité, c'est que nous allons financer des hôpitaux et que nous allons financer des systèmes de communication. Est ce que ce sont des matériels militaires? Évidemment non! Est ce que c'est utile aussi à des populations civiles? Évidemment oui! Voilà de quoi on parle.

Au Mali, quand vous avez une mission de l'Union européenne qui forme des soldats maliens, mais qui ne peut pas leur fournir d'équipements l'armée malienne perd un soldat par jour ou par semaine soigner ces soldats, croyez vous que ça participe à la militarisation du développement? Franchement, ce n'est pas honnête de dire cela. Ce n'est pas honnête et ce n'est pas correct par rapport à la réalité dont nous parlons. J'entends des collègues dire on va militariser l'aide au développement à travers cet instrument. Mais de quoi parle t on? Faut il rappeler que l'aide au développement, le FED, c'est 31 milliards d'euros. L'instrument dont nous parlons, c'est 100 millions d'euros. Qui peut parler de militarisation du développement avec cet instrument qui ne permet même pas d'acheter des matériels létaux et des armes?

Je remercie tous les collègues qui y ont participé et je voudrais que les collègues qui continuent à s'y opposer pour des raisons idéologiques fassent preuve d'un petit peu plus de pragmatisme et de réalisme pour vraiment voir les besoins auxquels nous répondons avec cet instrument.